Odpri Netflix. Pojdi na podnapisi pika net. Pokliči Maja. Pošlji sporočilo Jaku: Jutri pridem domov. Pošlji e-mail: Pozdravljeni, opravičujem se za izostanek od pouka. Lep pozdrav. Pokaži mi zadnja sporočila. Ustvari dogodek. Pojdi k zobozdravniku. Ustvari alarm ob sedmih zjutraj. Ustvari seznam. Nakupovanje: moka, jajca, olje, mleko, sladkor, solata, korenje. Spomni me: pelji psa veterinarju. Ustavi se na pošti. Dvigni gotovino na bankomatu. Pojdi v trgovino. Pokaži mi slike iz Maribora. Katera je najvišja gora na svetu? Kakšno je vreme? Kakšno je vreme v Alpah? Katera je telefonska številka za živalski vrt? Kdo je Angelina Jolie? Kdo je oče Angeline Jolie? Kdo je napisal Sapramiško? Kdo je izumil žarnico? Kako visok je Eifflov stolp? Koliko tam tehta sinji kit? Pokaži mi slike Kilimandžara. Odpelji me domov. Kako se oglaša opica? Kako se oglaša sova? Kakšno je stanje na cestah? Pokaži mi zemljevid Francije. Kje se nahaja Empire State Building? Kako pridem do železniške postaje? Kako daleč je avtobusna postaja? Kje je najbližja avtobusna postaja? Pokaži mi bližje znamenitosti. Koliko kalorij je v jabolku? Kdaj bodo prispela moja pisma? Odpri aplikacijo Netflix. Ustvari selfi. Odpri fotografije. Prižgi svetilko. Prižgi Bluetooth. Zapiši recept: palačinke. Dve jajci in sladkor zmešaš v posodi. Dodaš mleko in moko ter zmešaš. Dodaš z moko tudi nekaj pecilnega praška in zmešaš. Pustiš testo, da stoji eno uro. Nad ognjem segreješ ponev za palačinke. V ponev vliješ nekaj olja in na segreto ponev vliješ zajemalko testa za palačinke. Testo razporediš po ponvi in počakaš, da se posuši. Nato palačinko obrneš in počakaš, da se speče tudi druga stran. Palačinko nato odstaviš iz ponve na krožnik, dodaš namaz in poješ. Pokaži mi destinacije za medene tedne. Prevedi besedo flower. Kaj, koliko je ura v Parizu? Koliko je ura v Atenah? Posnemi fotografijo. Ustvari beležko. Uči se za izpit. Pojdi na izpit v torek ob osmih zjutraj. Pojdi na laboratorijske vaje. Napiši sporočilo Maji: Kje imamo terenske vaje? Kdaj jih izvajamo? Pošlji e-mail Jaku: Pozdravljeni, pričakujem vaš odgovor na pismo, ki bi ga morali prejeti pred kratkim. Lep pozdrav. Koliko prebivalcev ima Berlin? Kako daleč se nahaja Uršlja gora? Kako visoka je Uršlja gora? Koliko nadmorske višine ima Triglav? Kaj je glavno mesto Islandije? Koliko celin obstaja na Zemlji? Kaj je atmosfera? Ali obstaja globalno segrevanje? Kakšen je izid volitev v Ameriki? Spomni me, da grem k zdravniku. Spomni me, da pokličem zobozdravnika. Nastavi budilko ob osmih zjutraj. Kam spada antilopa? Ali je konj sesalec? Do kdaj je odprt Mercator v Slovenj Gradcu? Ali je danes odprta banka? Kdaj odleti moje letalo? Pokaži mi informacije o letih. Koliko je ura na Norveškem? Koliko vrst žuželk poznamo? Kam spada hrošč krešič? Kdo je napisal Golico? Kdo izvaja Golico? Pokaži mi besedilo pesmi Toxic. Kdo je pevec skupine Green Day? Kdo je bobnar skupine Green Day? Kateri je prvi album skupine Green Day? Kako deluje Google Assistant? Kaj je prava turška kava? Kako si nastavim Google Assistant? Kako ustvarim beležko v Excelu? Kako ustvarim tabelo v Excelu? Kako skuhati pravo turško kavo? Kakšna je cena novega beemveja? Kje je najbližja kavarna? Kakšne znamenitosti si lahko ogledam v Ljubljani?